samþykktum hérna í þinginu í fyrra ný safnalög það var mjög áhugaverð vinna og vönduð vinna sem fór fram inni í menntamálanefnd þáverandi söfnin eru auðvitað mjög mikilvægur hluti af menntakerfinu okkar hérna og menningarlífinu og ómissandi í ferðamennsku eins og hér hefur verið bent á það felst ákveðinn vandi í orðinu safn því við notum farið safn bæðiyfir það sem kallast á erlendum málum museum og svo það sem kallast collection mér finnst margir ekki gera mikinn greinarmun á þessum tveimur fyrirbærum þar sem við köllum hvoru tveggja safn

hlutverk höfuðsafnanna okkar þriggja hérna og svo ábyrgðarsafnið sem höfuðsöfnin hafa falið ákveðin verkefni sem eru náttúrlega meiri og stærri en eingöngu söfnin og varðveisla og sýning sem í hugum mjög margra er algjörlega stendur undir orðinu safn en mundi aldrei flokkast sem museum í öðrum löndum söfnin hafa líka rannsóknarskyldu að gegna að mínu mati er sú rannsóknarskylda ekki bara við hún á ekki bara að fara fram eiginlega innan safnanna og hjá starfsfólkinu heldur einnig eiga söfnin að vera opin fyrir aðra fræðimenn sem vilja rannsaka arfinn okkar það þarf að búa þeim nægilega góð skilyrði til rannsókna á þetta hefur mér þótt skorta í mínum fyrri störfum það er ekki alltaf sem manni finnst maður vera velkominn inn á söfnin til þess að grúska málefni náttúruminjasafnsins það hafa margir farið hérna ágætlega yfir þau en þau eru auðvitað sérkapítuli út af fyrir sig og á er brýnt að far að taka ákvörðun um hvert við ætlum að stefna með það safn núverandi fyrirkomulag er auðvitað algjörlega óásættanlegt en ég held að við þurfum eiginlega bara hreinlega bara aðra umræðu um það og gott að hún muni fara fram eins og ráðherra minntist á hérna áðan þrengir verulega að örum söfnum líka ég vil sérstaklega nefna listasafn íslands sem er vissulega í glæsilegri byggingu en allt lítilli það er mín skoðun að við eigum alltaf að geta gengið inn í höfuðsafn íslenskrar myndlistar og skoðað gott yfirlit íslenskrar myndlistar frá öllum tímum auk þess að skoða spennandi sérsýningar núverandi húsnæði listasafns íslands getur engan veginn sinnt þessari skyldu það er eitt hús hérna í miðbænum sem er núna í eigu ríkisins þótt það hafi ekki verið það áður vegna þess að nú á ríkið landsbanka íslands sem mér hefuraalltaf fundist tilvalið og mjög spennandi fyrir þann hluta listasafns íslands sem ætti að sýna okkur arfinn ekki vera með spennandi nútímasýningar eða sérsýningar

sem er hús sem býður upp á ýmislegt auk þess eru ómetanleg listaverk þar veggföst og hluti af húsinu eftir einn af ekki helstu listamönnum jóhannes kjarval

ég vildi bara varpa þessari hugmynd fram í þessu samhengi og þakka sérstaklega fyrir þessa góðu umræðu og lýsi